Pani Przewodnicząca! Egiptowi towarzyszył w tej izbie najpierw entuzjazm w związku z rewolucją arabską, potem rozczarowanie, że wybrany prezydent i rząd nie spełniają naszych oczekiwań, potem niepokój, że doszło do zamachu, a teraz oczywiście też się martwimy, jak te kroki postępu, jak powołanie nowej konstytucji będą służyły demokratyzacji Egiptu. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą należy zauważyć powołano egipską Narodową Radę Praw Człowieka. To znaczy, że Egipt przejmuje się tym, aby wkroczyć na właściwą drogę przestrzegania praw człowieka. Myślę, że powinniśmy nadal wspierać egipskie przemiany, wspierać również gospodarkę, ale też wspierać przede wszystkim rodzącą się, mamy nadzieję, demokrację, wspierać społeczeństwo obywatelskie. Mamy ku temu instrumenty. Chcemy jednocześnie wpływać na to, aby w Egipcie nie było przemocy wobec mniejszości, w szczególności zaś tych mniejszości, które związane są z innym wyznaniem czy z pewną odmiennością narodową. Sądzę, że możemy wezwać władze Egiptu, aby jak najszybciej doprowadziły do prawnych rozwiązań, które towarzyszą tej nowej konstytucji, i zagwarantowały możliwość działania krajowym i międzynarodowym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.